Hvala lepa, gospa poslanka, Zadeva je še v fazi preiskave, tako da jaz vam samih zaključkov ne morem še predstaviti verjamem pa, da bomo, ko bo zadeva v tej fazi, da jo lahko predstavimo, tudi predstavili na način, da bo pravzaprav jasna no in pa odgovorjena na vsa vaša vprašanja. Jaz, če želim, da v skladu s civilizacijskimi normami obravnavamo vsa ta grobišča, in in vlada, vladna komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč pravzaprav na tem tudi dela v skladu s svojim načrtom in prioritetami, ki jih vlada ima. V zvezi z vprašanjem, kar se tiče moje pristojnosti kot ministra za notranje zadeve, bo pa policija ob takih dogodkih ravnala zakonito, strokovno in v skladu s svojimi pooblastili. Hvala.